Dat geldt des te meer voor een land als India, dat geconfronteerd wordt met een ernstig probleem van islamitisch terrorisme. Ik ga natuurlijk akkoord met de aanbeveling dat India de grootst mogelijke omzichtigheid moet tonen bij de toepassing van de doodstraf.

Maar ik ben ook van oordeel dat wij absoluut moeten vermijden om terroristen van wie de daden bewezen zijn, te gaan voorstellen als slachtoffers en niet als daders.

Het is een essentieel element in zijn veroordeling en ik betreur het dat dit element niet eens vermeld wordt in de gemeenschappelijke resolutie van de vijf fracties.